Madame la Présidente, je remercie et félicite nos deux rapporteurs. Notre budget cadenassé dans un cadre de sept ans condamne l'Union européenne à donner en spectacle son impuissance face aux crises. Il est pathétique, chers collègues, d'observer la multiplication des satellites budgétaires fonds de garantie, trust funds et autres mécanismes de stabilité financière. Madame la Présidente, c'est une véritable galaxie budgétaire, qui n'est pas lisible, qui n'est pas compréhensible par les citoyens européens. Il s'agit d'instruments pour quémander aux États membres les ressources défaillantes. Privé de flexibilité, notre budget n'est pas compréhensible. Au surplus, il n'est pas accessible compte tenu du barrage constitué par l'accumulation des procédures bureaucratiques et la complexité administrative. Mais au fond, le budget n'est que l'expression d'une vision, d'une ambition et d'un projet, s'ils existent. En 2013, le cadre actuel a été conclu sous la menace d'un véto britannique. David Cameron avait alors insisté pour que les crédits soient, pour la première fois, diminués, y compris les crédits relatifs aux migrations. L'accord du Parlement avait été arraché sous la promesse d'une révision à mi parcours. Nous y sommes, et après le Brexit, nous n'avons plus d'excuses pour ne pas avancer. Nous invitons le Conseil à répondre au réalisme du Parlement pour donner à l'Union les moyens de parler aux Européens, des Européens impatients de comprendre ce qu'est la valeur ajoutée européenne et en quoi l'Europe est capable d'assumer efficacement ce que les États ne peuvent plus accomplir seuls.